Są sklepy, restauracje, hotele, do których nie mogę wejść.

Promować to można jabłka w supermarkecie, a nie homoseksualizm. Jeżeli cokolwiek możemy promować w tej Izbie, jeżeli cokolwiek możemy jako politycy promować, to tolerancję, akceptację i szacunek dla drugiego człowieka. Wyobraźmy sobie, że na tej tablicy zamiast osoby LGBT byłoby napisane Żydzi, katolicy, Polacy. Wszyscy na tej sali zgodzilibyśmy się, że trzeba działać. Kiedy dotyczy to LGBT i kiedy używana jest mowa nienawiści, część tej sali bije brawo. w 2019 r. w świątyni europejskiej demokracji. I to jest wstyd.

Jeżeli cokolwiek możemy zrobić i tu zwracam się do nowej Komisji i nowej Rady to musimy przyjąć prawo, które będzie równo traktowało wszystkich, wprowadzić dyrektywę antydyskryminacyjną, przygotować strategię dotyczącą osób LGBT, chronić wszystkich tak samo w całej Europie. Wtedy takich stref nigdy więcej nie będzie i takich żenujących debat nigdy więcej nie będzie.